Tato jejich role je nezastupitelná, ale zároveň jsem toho názoru, že nejsou tím zásadním nástrojem, jehož prostřednictvím bychom mohli zvyšovat důvěru občanů v evropskou integraci. Subsidiarita bývá spojována také s voláním po posílení role národních parlamentů.